Ačkoli zpráva není legislativní, má velký význam pro budoucnost sociálních systémů v členských zemích Evropské unie. Zásadními závěry, které podporujeme, jsou rozhodování o penzijních systémech je politickým rozhodováním v plné a výlučné odpovědnosti jednotlivých členských zemí

klíčovou úlohou je podpora zaměstnávání starších pracovníků především cestou větší pružnosti pracovněprávních vztahů a správným nastavením penzijních systémů